Was in Italien passiert ist, zeigt wieder mal deutlich Wir brauchen einen europaweiten Rahmen zur Einbeziehung der Belegschaft in Unternehmensentscheidungen. Die Existenz von fast 500 Arbeitnehmern und ihren Familien wurde mit einem Schlag vernichtet. Wie kann die Kommission es rechtfertigen, dass es noch immer keine Richtlinie für Information und Konsultation für ganz Europa gibt? Die Kommission muss sich auch im Rahmen der Debatte über die Zukunft der Europäischen Union Gedanken machen, wie wir den europäischen Rechtsrahmen für multinationale Unternehmen besser gestalten wollen. Die Jahrzehnte, in denen die Europäische Union allein den Shareholder Zugang gestärkt hat, müssen vorbei sein! Die bis heute gelebte soziale Verantwortung der großen Konzerne folgt dem Verständnis eines Milton Friedman der siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts.

Sehr geehrte Frau Malmström, setzen Sie sich dafür ein!